Az Európai Parlamentnek egyetértési joga van a légiutas adatok cseréjére vonatkozó egyezmény kapcsán.

Nem csak a tartalmi problémák miatt, hanem amiatt is, hogy nem kaptunk megfelelő információkat és nem vették figyelembe a tárgyalásnál az Európai Parlament által megfogalmazott feltételeket. Részben az akkori parlamenti nem következménye, hogy most a tárgyalások átláthatóbbak voltak, párbeszéd volt a LIBE Bizottság és az Európai Bizottság között. A folyamat elején megfogalmazott elvárásaink egy része bekerült a megállapodás tervezetbe.

Mégis azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek el kell fogadnia a megállapodást. Ha nem fogadjuk el, akkor az adatok ugyanolyan módon kerülnek az Egyesült Államok birtokába anélkül, hogy az európai polgárok számára bármiféle egységes garanciája lenne az adataik utánkövetésének, jogorvoslatnak.

Kétoldalú megállapodások szabályoznák az adatok védelmét, amelyek megkötésénél az egyes tagállamok még kisebb érdekérvényesítő erővel tárgyalnának mint az Európai Bizottság most. Nem tartom jónak a megállapodás tervezetet, de az elfogadás mellett érvelek, mert ez ad lehetőséget arra, hogy a közös felülvizsgálat és monitorozás révén információkat kapjon az Európai Parlament arról, hogy mi történik a megállapodás végrehajtása során, és ha szükséges, követelje annak felfüggesztését, újratárgyalását.

Nyomatékosan felkérem az Európai Bizottságot, hogy szorosan kövesse figyelemmel a megállapodás végrehajtását, az utasok adatainak felhasználását, az érzékeny adatok kezelését és mindenről számoljon be a Parlamentnek.